Panie Przewodniczący! Nie spodziewałem się obecności pana komisarza Navracsicsa przy tym punkcie. To jest inne portfolio. Dlatego też zwrócę się do pana komisarza z jednym problemem, ale żeby nie było nieporozumień, zacznę od elementu dla mnie najważniejszego. Nie jestem w stanie zaakceptować obecnej sytuacji, w której świat traci na handlu nielegalnymi elementami pochodzenia zwierzęcego od 8 do 20 mld euro rocznie. Nie jestem w stanie zaakceptować sytuacji, w której o 7000 wzrosła ilość polowań na nosorożce i co roku zabija się do 30 tys. słoni w Afryce to niebywałe. Tu nie jesteśmy skuteczni. Ale muszę powiedzieć, że skuteczni jesteśmy gdzie indziej w ściganiu albo utrudnianiu artystom przemieszczania się między kontynentami, wtedy kiedy posługują się instrumentami historycznymi, które są zrealizowane z palisandru brazylijskiego, z drzewa różanego z Madagaskaru lub zawierają inne elementy pochodzenia zwierzęcego.